Das heißt, auch beim Geldausgeben muss man immer eine Effizienzbetrachtung machen und schauen, dass das Geld, das man ausgibt, auch wirklich auf wirtschaftlichen Boden fällt und die wirtschaftliche Entwicklung nicht behindert.